Insofern stelle ich Ihnen anheim, vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen zu klagen. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass Sie sich täuschen. Die meine Person betreffenden Änderungsanträge habe ich alle zugelassen.